Úvodom by som chcel oceniť, že tak Európska komisia, ako aj príslušné výbory Európskeho parlamentu, Výbor pre právne veci a Výbor pre ústavné veci evidujú skutočnosť, že právne prostredie Európskej únie je nesmierne komplikované, v mnohých prípadoch až neprehľadné, a že je potrebné urobiť veľmi razantné kroky k jeho skvalitneniu a zjednodušeniu. Uvedomujem si náročnosť tejto úlohy, pretože rozdiely medzi správnymi a justičnými systémami jednotlivých členských krajín vytvárajú veľmi rôznorodé a mnohokrát nekompatibilné štruktúry. Táto situácia by však v žiadnom prípade nemala narušovať právnu istotu našich občanov či komplikovať ich právo na spravodlivé a kompetentné posúdenie ich problému. V záujme lepšieho pochopenia previazanosti európskeho a národných právnych prostredí musí Európska únia vynaložiť oveľa väčšie úsilie na to, aby bol proces tvorby právnych predpisov, ako aj následný samotný výkon regulácií a práva jednoduchý, prehľadný a zrozumiteľný pre občanov vo všetkých krajinách Európskej únie.